Herr Präsident! Ich will auch keine Debatte heraufbeschwören. Ich will nur die Frage der Kollegin beantworten Nein, in der Konferenz der Präsidenten ist keine Stimme laut geworden, dass es die Zensur von Auffassungen geben sollte und das wird es auch nicht geben. Aber es gibt eine Würde des Europäischen Parlaments, es gibt eine Würde dieses Hauses.

Wir die Sozialdemokratische Fraktion möchten nicht, dass dieses Haus von jemandem vertreten wird, der mit Nazivergleichen arbeitet. Das gehört in dieses Haus ebenso wenig, wie Nazis in dieses Haus gehören.

Im Übrigen schließen wir uns den Worten des Kollegen Weber an. Selbstverständlich stehen wir zur Verfügung, einen Repräsentanten, eine Repräsentantin, die diese Grenze nicht überschreitet, aus der entsprechenden Fraktion mit zu wählen. Wir sind für die Pluralität in diesem Haus. Aber keine Nazivergleiche, und keine Nazis an der Spitze dieses Hauses! Das hat hier nichts verloren.